A dokumentum elvileg elismeri a tagállamok önálló jogát ahhoz, hogy az energiamixükről ők maguk dönthessenek. A gyakorlat azonban egészen mást mutat az Európai Bizottság egyre több tekintetben magának akarja biztosítani az egyes tagországok energiapolitikájába való beleszólást és döntést. Többek között egy ország harmadik féllel való tárgyalásába is be akar kapcsolódni. Az EP elnöke máris kijelentette, hogy az energiaunióval kapcsolatban a közösségi intézményeké kell, hogy a meghatározó szerep legyen, vagyis a tagállamok helyett központi döntések szülessenek. Világossá kell tenni azonban, hogy az energiauniónak nem központi direktívák útján kell megvalósulnia, hanem a tagállamok szuverenitását figyelembe vevő együttműködésben.